Bom v bistvu, malo ponavljala. Ta najemnik je na neki način obljubil milijon, potnikov, pa mislim, da petdeset tisoč ton tovora do nekega, do nekega leta. Jaz sem povedala, kakšne tri možnosti obstajajo, da to letališče sploh ostane pri življenju. Milijon evrov približno bo stalo državo letno, če ne bomo dobili novega najemnika, ki bi upravljal s tem. Tako da res vsi skupaj moramo vedeti, kaj bomo tam, delali, kaj si želimo, temu prilagoditi državni prostorski, načrt. Če pa vsi skupaj ugotovimo, da letališče nima prihodnosti, je pa verjetno tudi kak korak, ki se ga da v nadaljevanju narediti. Da država kar tako leta in leta daje milijon evrov zato, da ni potnikov in ne tovora, se pa vsi skupaj verjetno lahko vprašamo, ali je sploh smiselno.